Zuallererst möchte auch ich meiner Kollegin, Frau Muscardini, für die geleistete Arbeit danken, insbesondere vor dem Hintergrund der kontroversen Positionen, die zum Teil diskutiert wurden. Ich bin vollkommen der Meinung, dass europäische Verbraucherinnen und Verbraucher aufgeklärt werden müssen. Ich bin auch der Ansicht, dass es unser Ziel sein muss, die europäischen Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen und gesundheitsschädlichen Produkten zu schützen. Endverbraucher sollen wissen, welche Rohstoffe verwendet, wie diese gewonnen, wo und wie sie verarbeitet werden sowie welche Sozial und Produktionsstandards in den betreffenden Ländern gelten. Das Ziel ist klar, nur der Weg muss gut durchdacht sein. Die vorgeschlagene Made in Regelung in der aktuellen Fassung sagt leider nichts über den tatsächlichen Ursprung einer Ware aus. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen Usbekistan ist der weltweit drittgrößte Baumwollexporteur.

Die so gewonnene Baumwolle wird dann nach Vietnam verschifft und weiterverarbeitet. Nach dem vorliegenden Vorschlag der Kommission sollen nun die in die EU importierten Textilien aus Vietnam als made in Vietnam bezeichnet werden. Aber wo ist hier die Transparenz für die europäischen Verbraucher? Niemand weiß, woher die Rohstoffe kommen und wie diese gewonnen wurden. Das ist leider keine genügende Aufklärung. Das Europäische Verbraucherzentrum in Österreich hat eine aktuelle Untersuchung veröffentlicht, und diese besagt, dass weltweit führende und namhafte Textilkonzerne nicht ausschließen können, Rohstoffe aus staatlichen Betrieben mit Kinderarbeit bei der Produktion zu verwenden. Eine solche Made in Regelung, die Rohstoffe bei Produktionsabläufen ausklammert, geht an den Bedürfnissen der europäischen Endverbraucher ganz klar vorbei.